tæknilegar reglugerðir staðlar prófanir og vottun og fella inn í samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd lyfjagátarstarfsemi sem nánar er tilgreind í tillögunni sjálfri framkvæmdarreglugerðin á um form efni og innihald grunnskjals lyfjagátarkerfis þessi grunnur var lagður af með eldri gerðar lyf sem ætluð eru mönnum lyfjagát er það eftirlit sem haft er með öryggi verkun og gæðum lyfs eftir að það er markaðssett skilgreindar eru lágmarkskröfur um gæðakerfi fyrir framkvæmda lyfjagát þá eru lágmarks kröfur varðandi vöktun gagna í miðlægum gagnagrunni sem skráir aukaverkanir sem grunur leikur á að rekja megi til lyfs reglugerðin er mikilvægur hluti af nýju lyfjagátarkerfi sem þegar hefur verið tekið upp í aðildarríkjum evrópusambandsins og er ætlað að auka lýðheilsuvernd og bæta skilvirkni lyfjagátarkerfisins á evrópska efnahagssvæðinu reglugerð kveður á um að framkvæmd

tvö þúsund og fimmtán sem jafnframt myndar lagastoð fyrir innleiðingu þeirrar gerðarinnar sem hér um ræðir þar sem umrædd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingu hér á landi var hún tekin upp í e e s samninginn

legg til virðulegi forseti að lokinni þessari umrædd verði tillögu þessari vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar